C'est l'instrument pour une pêche durable, dans un secteur compétitif. C'est ce principe qui nous a guidés tout au long de nos travaux.